auðvitað ekki gott en hins vegar er hér nú eru það ekki lengur nokkrir virðulegi forseti sem eru að fara á taugum hér eru allir að fara á taugum ég bið þingmenn að gefa ræðumanni hljóð hér segir háttvirtur þingmaður ég kom hér upp og skilgreindi vá og varnir landsins bíddu fyrirgefðu þingmaður kom og sagði að hann hefði ekki hugmynd um það hvernig ætti að skilgreina varnarhagsmunina og vildi endilega fara og skoða þá eftir allan þennan tíma og þingmaðurinn sagði að við værum að fara af áhrifasvæði

en aðeins út af alþjóðaviðskiptastofnuninni þá vil ég vekja athygli á því að þróunarríkin hafa barist harkalega fyrir því að fá aðgang að mörkuðum okkar og þeir hafa sérstaklega gert það inn á vettvangi alþjóðaviðskiptastofnunarinnar ef að menn eru að halda því fram að það módel sem alþjóðaviðskiptastofnunin hefur sett upp sem meðal annars hefur gert það að verkum að þessar þjóðir geta sótt rétt sinn til dómstóla um að það hafi brugðist þá